forseta hafa borist eftirfarandi fjórar skýrslur frá ríkisendurskoðun fyrsta skýrsla um mannauðsmál ríkisins önnur skýrsla um innkaup löggæslustofnana þriðja skýrsla um endurskoðun löggjafar um verkefni umhverfisstofnunar fjórða skýrsla um greiðslu ráðuneyta til starfsmanna félagsvísindasviðs háskóla íslands í samræmi við ákvæði áttunda töluliðar þrettándu greinar þingskapa mun forseti senda skýrslur þessar til umfjöllunar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þá barst forseta í sumar bréf frá þáverandi formönnum menntamálanefndar og umhverfisnefndar um að nefndirnar hafi ekki haft tök á að fjalla um tilteknar skýrslur frá ríkisendurskoðun sem forseti hafði sent nefndunum til umfjöllunar þessar skýrslur eru fyrsta skýrsla um kostnað skilvirkni og gæði háskólakennslu önnur skýrsla um stjórnun og rekstur auglýsingastofnunar háskóla íslands þriðja skýrsla um þjóðleikhúsið fjórða skýrsla um lánasjóð íslenskra námsmanna fimmta skýrsla um sorpbrennslur með undanþágu frá tilskilskipun e s b þessar skýrslur verða einnig sendar til umfjöllunar